D'une manière générale, cela nous semble important. Ce budget est, depuis le 14 janvier de cette année, le premier budget après le déclenchement de la révolution démocratique arabe. Nous soutenons et nous saluons l'action de la Fondation européenne pour la formation qui vise à ce que le dialogue social et l'évolution du marché du travail, dans le dialogue que nous allons engager avec ces partenaires de la rive sud de la Méditerranée, puissent être soutenus par le budget de l'Union européenne. Malheureusement, ce budget n'est pas le premier de la période de crise que nous connaissons. Par conséquent, toute l'action qui peut être entreprise pour soutenir l'emploi des jeunes, notamment à travers le projet pilote que nous avons amorcé et le projet de premier emploi EURES pour les jeunes, nous semble tout à fait essentielle et nous espérons que dans la conciliation budgétaire, ce projet sera maintenu dans l'enveloppe que nous avons